Señora Presidenta, voy a respetar mi tiempo y voy a ser muy concreto. Les voy a decir al Consejo y a la Comisión lo que tienen que hacer exactamente en una semana, si quieren un acuerdo en el paquete financiero. Premisa mayor nos encontramos con un horizonte más despejado que hace un tiempo, pero subsisten nubes en el horizonte.

2,2 billones de dólares es lo que la banca internacional ha prestado a economías de los países del sur que están amenazadas. La reforma de los mercados financieros tiene que hacerse ahora, porque lo importante no es que haya una crisis que la puede haber sino que hayamos puesto los medios para navegar dentro de esa crisis. En segundo lugar, existen discrepancias importantes entre el Consejo y el Parlamento en lo que se refiere al paquete de supervisión europea. El Parlamento quiere que aquellas entidades que pueden hacer colapsar el sistema y poner en peligro la economía real sean supervisadas de una forma más estricta por una autoridad auténticamente europea.

En segundo lugar, queremos que se establezcan, desde ya, mecanismos para la remodelación de las entidades que pueden hacer colapsar el sistema en su totalidad. No se trata de rescatarlas, se trata de remodelarlas y, en su caso, liquidarlas sin que se produzcan contagios ni rescates que pagan siempre los mismos. Y en tercer lugar, el principio de quien contamina paga obliga al sector a constituir un fondo para pagar los costes de la crisis. El Consejo tiene una semana para hacer lo que decía el informe Larosière y para llegar con un acuerdo al Parlamento